Señora Presidenta, Taoiseach Kenny, saludo a la Presidencia irlandesa y le deseo éxito en el cumplimiento de su mandato. Irlanda es, efectivamente, no solo un ejemplo sino también un emblema de los sufrimientos causados por esta crisis y de sus injusticias, de los padecimientos sociales, además de económicos y financieros, y por eso, sí, celebramos la esperanza de que Irlanda pueda empezar a remontar las turbulencias financieras, pero recordamos que la crisis no ha sido solo económica y financiera sino también social, que ha afectado al nódulo político de la ciudadanía y los derechos fundamentales en el conjunto de la Unión, y que la superación de la crisis no consiste solo en la superación de las turbulencias financieras. Por eso le pedimos, como Presidente en ejercicio del Consejo, que se empeñe en el desbloqueo de Schengen, que es un acervo de libre circulación de personas pendiente de resolución después de la decisión unilateral adoptada por el Consejo de cambiar su base jurídica. Que se empeñe en el desbloqueo del paquete de asilo, especialmente Eurodac, la Directiva de procedimiento y el Reglamento de Dublín, que lleva el nombre de la capital irlandesa y es un emblema en toda Europa de la responsabilidad compartida en la gestión de los peticionarios de asilo. Que se empeñe también en el desbloqueo del Reglamento de acceso a la información y a los documentos públicos de la Unión Europea, en el que el Consejo también arrastra los pies a pesar de que el Parlamento está ejerciendo toda su presión.